Solo quiero recordar a los ministros liberales de la Unión Europea que en este momento es también muy importante que se respalde este informe como un apoyo a los derechos fundamentales de las mujeres. Está en manos de un ministro liberal, pero también de otros gobiernos que hasta este momento no lo han suscrito.